Yo creo que el Acuerdo con Mauritania es un buen instrumento, es un instrumento de desarrollo para el propio país y también para sus políticas sectoriales de pesca.

La señora Comisaria se ha referido también a la incapacidad del propio Gobierno de Mauritania, que deberá desarrollar su estructura administrativa para poder asimilar las aportaciones económicas de la Unión Europea esa también será una contrapartida. Desde luego, con estos acuerdos se tendrá que condicionar también al Gobierno de Mauritania para que incluya las cláusulas de derechos humanos y para que ayude a la democratización del país. También los acuerdos internacionales de pesca son un instrumento, son un medio para desarrollar y democratizar un país.